Señor Schnellhardt, lo digo leyéndome bien la Directiva porque de toda falsedad es lo que usted plantea, porque no se permite que se añadan aromas de otras frutas se dice que se añadirán aromas de la misma especie. Lo que no podíamos aceptar es algo que técnicamente es imposible, que es añadir primero, obligatoriamente —para favorecer no sabemos a quién—, el aroma de la misma fruta que se está exprimiendo en ese momento, en el mismo zumo. Porque eso, cuando el zumo se almacena en tanques de cuatro millones de litros y hacen falta diez mil litros para sacar dos litros de aroma, es técnicamente imposible, y deberían habérselo contado bien. La invito de verdad, con toda amabilidad, a que se lea usted bien la Directiva, porque seguramente cambiará de opinión.